þingmenn drífa hjartardóttir fór víða í umfjöllun sinni um norræna samvinnu og ekki nema gott eitt um það að segja hér talaði jú liggur mér við að segja og ég held að ég geti fullyrt það einn af talsmönnum sjálfstæðisflokksins hér á alþingi í utanríkismálum drífa hjartardóttir háttvirtur þingmaður er jú varaformaður í norðurlandaráði eða íslandsdeildar norðurlandaráðs ef ég fer rétt með og síðan á hún líka sæti í utanríkismálanefnd alþingis fyrir hönd síns flokks ég hef sjálfur starfað aðeins innan vestnorræna ráðsins og háttvirtur þingmaður kom aðeins inn á samstarfið í vestnorræna ráðinu þar sem íslendingar

eiga aðild nú er það svo að norðmenn hafa sýnt þessu samstarfi aukinn áhuga á undanförnum árum og hafa sent á ársfundi vestnorræna ráðsins háttsetta fulltrúa frá norska stórþinginu það er fulltrúa sem eiga sæti í forsætisnefnd norska stórþingsins síðast í hittiðfyrra sjálfan forseta norska stórþingsins þáverandi björgvin kosmo með þessu sýna þeir vestnorræna ráðinu ákveðinn virðingarvott en í samtölum við þá hef ég líka orðið þess áskynja að þeir hafa áhuga á því að fá aðild að vestnorræna ráðinu og ég hygg að það sé mjög spennandi kostur norðmenn eru fyrir utan evrópusambandið við erum fyrir utan evrópusambandið færeyingar og grænlendingar líka að vissu leyti á meðan hinar norðurlandaþjóðirnar eru í evrópusamabndinu og það hefur orðið svolítil vík milli vina eftir að svíar og finnar fóru inn í sambandið finnst mér og held að margir telji að svo sé væri ekki vænlegur kostur fyrir okkur íslendinga og okkur hér á alþingi að beita okkur fyrir því að norðmönnum verði formlega boðin aðild full aðild